C'est un grand succès pour les scientifiques qui, depuis des années, nous alertent. C'est un grand succès pour les citoyens qui se mobilisent, pour les entreprises qui commencent à agir. Évidemment, c'est aussi un succès pour les écologistes, à travers les élections européennes. Et puis c'est un succès pour la jeunesse mondiale qui se mobilise sur ces sujets et qui réclame de l'action. C'est aussi une incroyable opportunité, une opportunité pour l'Europe de se doter d'un projet partagé, d'un horizon commun, de mettre nos politiques publiques au service de l'innovation technologique, sociale, démocratique, au service de la relocalisation de l'économie, de la création d'emplois durables sur tous nos territoires, de plus de démocratie. C'est aussi l'opportunité, pour nos concitoyens européens, de retrouver la maîtrise de leur vie, de retrouver la maîtrise de leur alimentation, de leurs déplacements, de leur logement, de leur énergie, alors que nos sociétés sont tellement divisées, tellement fracturées aujourd'hui.

Il nous faut des transformations profondes il nous faut des ruptures. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un investissement public à hauteur de 1 du PIB européen chaque année. Nous avons sauvé les banques, nous pouvons sauver le climat, nous pouvons sauver le vivant, surtout si cela crée des emplois et relance l'économie européenne. Alors si le pacte vert, c'est sauver le climat, c'est sauver le vivant, c'est redynamiser notre économie, c'est créer de l'emploi, à ce moment là, l'accord avec le Mercosur ne peut pas être signé. L'accord avec le Mercosur ne devrait même pas être envisagé, nous le savons tous, nous en avons débattu. La déforestation au Brésil a été doublée, cette année, avec Bolsonaro. Nous savons à quel point ce président attaque tous les jours les droits humains, qu'il s'agisse des femmes, des libertés des militants, des peuples indigènes ou des homosexuels. Nous ne pouvons pas, au nom des valeurs de l'Europe, au nom du climat, au nom du vivant, aller vers cet accord.

Cela ne peut pas être ça, l'Europe du pacte vert parce que cette Europe là, c'est une Europe qui contribue à la mondialisation de la malbouffe, la mondialisation de la souffrance animale, la mondialisation de la déforestation, la mondialisation du dérèglement climatique et la mondialisation de la disparition des paysans dans les pays du Mercosur comme

Nous le savons, notre modèle agricole dépend des importations de protéines végétales. Chaque année, on importe l'équivalent de la surface de l'Allemagne en protéines végétales. Il ne faut donc pas simplement stopper cette négociation avec le Mercosur, il faut revoir notre politique agricole commune et la version, la proposition qu'en tant que commissaire à l'agriculture vous aviez faite, Monsieur Hogan, ne peut pas correspondre au pacte vert pour l'Europe. Plus d'élevages intensifs, moins de paysans, toujours plus de concentration et de pesticides, cela ne peut pas être l'impact d'une Europe du pacte vert.

c'est nécessaire. Le pacte vert peut être cette formidable opportunité pour l'Europe.